Es la agencia estatal rusa para el comercio de armas con la garantía del Estado, al que reporta miles de millones de beneficios.

Posiblemente, Rusia —no sé si ustedes han suscitado este tema en la reciente cumbre entre la Unión Europea y Rusia que ha tenido lugar en San Petersburgo— flexibilizará su posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si, a través de la influencia que deberíamos tener con la India y con otros clientes de esta empresa estatal rusa, se amenazaran sus ingresos